Pani Przewodnicząca! Trzydziesta rocznica konwencji ONZ o prawach dziecka to dobra okoliczność, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy lepiej chronimy dzieci, czy lepiej chronimy życie i czy wystarczająco dbamy o poprawę dobrostanu

W Europie jedna czwarta dzieci zagrożona jest ubóstwem są kraje, w których ubóstwem zagrożone jest co drugie dziecko. Ja mogę powiedzieć, jak w moim kraju staramy się skutecznie przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu dzieci. To dzięki naszym programom, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, bieda w Polsce przestała mieć twarz dziecka.

To znaczy, że można, to znaczy, że trzeba chcieć, że trzeba wprowadzać kompleksową politykę społeczną, która skutecznie obniży ubóstwo dzieci.